Domnule președinte, doamnă comisar, în încheiere aș vrea să spun doar atât spre deosebire de alte regulamente, aici, așa cum am spus în introducerea mea, responsabilitatea este foarte mare, și a Uniunii Europene, și a Comisiei. De aceea, în dispozițiile specifice din acest regulament prevedem atribuții pentru Comisie, în ceea ce privește dezvoltarea și operarea componentelor comune, coordonarea la nivelul Uniunii. Vreau să subliniez că este important, mai ales că, referitor la ce spunea colega mea, la modul în care protejează cetățenii, evident că, dacă avem un control vamal, avem o protecție a cetățenilor din punct de vedere al siguranței alimentare, al siguranței produselor, al traficului de droguri, al traficului de persoane, al terorismului și așa mai departe. Iar, pentru colegul care nu înțelegea cum funcționează, nu vorbim de frontiere interne. Tocmai spuneam că, de cincizeci de ani, de când funcționează uniunea vamală, am putut să desființăm frontierele. Vorbim aici de control la frontierele Uniunii Europene în raport cu țări terțe. Despre asta este vorba și sper să reușim, chiar dacă nu am putut să facem trilogul, sper să reușim să ducem la bun sfârșit procesul, pentru că, așa cum spuneam, funcționarea pieței interne și toate celelalte lucruri sunt foarte importante și dependente de modul de funcționare al uniunii vamale, al acestor rapoarte și e important să avem informația la timp, să avem proceduri comune de control, să avem informatizare, evident, pentru că și